þingskapa um lengd þingfunda er það tillaga forseta að þingfundur geti staðið lengur í dag þar til umræðum um dagskrármálin er lokið